virðulegi forseti sú er hér stendur fékk samþykkta þingsályktunartillögu á sínum tíma um að það ætti að vera verkefni í gangi til þess að auka hlut kvenna í stjórnmálum og það verkefni var samþykkt hérna og fór í gang afraksturinn var mjög góður og konur náðu þeim árangri að ná um þrjátíu og fimm prósenta hlut í þingkosningunum sem fóru fram eftir að þetta verkefni hófst því lauk síðan og hlutur kvenna hrapaði mjög mikið í kosningunum þar á eftir og fór niður í þrjátíu prósent rúmlega í síðustu kosningum náðum við ekki upp þessum stóra sigri ef svo má kalla þegar við náðum þrjátíu og fimm prósent hluta kvenna hér í þinginu og í síðustu kosningum fyrir tveimur árum er hlutur kvenna tæplega þrjátíu og tvö prósent það voru sem sagt kjörnar inn tuttugu konur en meira en helmingi fleiri karlar það er fjörutíu og þrír karlar núna er staðan sú að við erum að horfa fram á prófkjör og þess vegna langar mig að heyra hvað hæstvirts félagsmálaráðherra vill segja um þessa stöðu af því að ég hef mjög miklar áhyggjur af stöðu kvenna í stjórnmálum í augnablikinu í síðustu kosningum og ég vil nefna það sérstaklega voru sjö konur oddvitar lista og ég ætla að nefna þær hérna virðulegur forseti það var háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir sú er hér stendur og jónína bjartmarz fyrir hönd framsóknarflokksins fyrir hönd sjálfstæðismanna var háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir og fyrir samfylkinguna háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir og síðan fyrir vinstri græna voru það hæstvirtir ráðherrar kolbrún halldórsdóttir og katrín jakobsdóttir núna er staðan sú að það er alveg greinilegt að ekki ætla konur allar að sækjast eftir sínum sætum hvorki í þinginu né í oddvitastöðum ég vil nefna hérna sérstaklega að vinstri grænir ætla greinilega að reyna að standa sig ég alla vega skil það þannig að háttvirtur þingmaður og ráðherra hæstvirtrar katrín jakobsdóttir muni sækjast eftir sínu oddvitasæti áfram og hæstvirtur ráðherra kolbrún halldórsdóttir líka ögmundur jónasson hæstvirtur ráðherra er búinn að víkja fyrir guðfríði lilju alla vega opinberlega þó að ekki hafi farið kjör fram vegna kynjasjónarmiða þannig að vinstri græn eru að stíla upp á þrjá oddvita greinilega af báðum kynjum þrjá og þrjá háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir sem er eini oddviti sjálfstæðismanna er að fá samkeppni í prófkjöri frá háttvirts þingmanns bjarna benediktssyni en undir leiðtogahæfileikum hennar í síðasta kjöri náði listi sjálfstæðismanna mjög góðum árangri í suðvesturkjördæmi það gæti því farið að svo að sjálfstæðismenn væru ekki með neina konu í oddvitasæti auðvitað vitum við þetta ekki en þetta lítur illa út virðulegur forseti ég veit ekki hvernig þetta verður í mínum eigin flokki og ég veit heldur ekki að samfylkinguna ég býst við því að ingibjörg sólrún sækist eftir sínu oddvitasæti áfram en hún var eini oddviti af kvenkyni í síðustu kosningum mér þykir mjög brýnt að heyra hvað